Najbliższy szczyt Rady Europejskiej w znacznym stopniu określi, w jakim kierunku zmierzać będzie Unia Europejska do końca roku 2020. Czy będzie to wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy, czy też może stagnacja i dalszy spadek zatrudnienia?

Umiar ten nie może jednak się przerodzić w zachowawczość i pozorne oszczędności, do czego wydają się dążyć niektóre z państw członkowskich. Obywatele potrzebują dziś pozytywnych sygnałów, które pozwolą odbudować zaufanie do instytucji europejskich. Bez wątpienia takim sygnałem może być przyjęcie wieloletnich ram finansowych na poziomie umożliwiającym realizację ambitnych celów strategii Europa 2020 i powrót na ścieżkę wzrostu.